Tudomásul kéne venni, hogy bármennyire sokan szeretnék még nem értük el az Európai Egyesült Államokat, még vannak nemzetállamok, nem csak tartományok. Maga ez a javaslat előreszalad oda, ahová reméljük soha nem fogunk eljutni. Itt közös egységes európai uniós választási szervezetről beszél. Létre akar hozni egy közös választókerületet, amelynek a listái élén a politikai családok elnöki tisztségére nevezett jelölt áll. Hogy hány mandátumot fognak ők kapni, nem tudjuk, tehát teljesen egyértelmű, hogy ez egy olyan hiszemben készült javaslat, mintha már sikerült volna fölszámolni a nemzetállamokat. Reméljük, nem fog sikerülni.